Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, la GUE NGL ne peut que regretter la tonalité des résolutions qui nous sont soumises.

J'ai déjà eu l'occasion de les dénoncer en février 2010 lors de la précédente résolution d'urgence adoptée sur ce pays. Dans ce pays, comme dans bien d'autres en Afrique, l'Union européenne fait preuve de son impuissance politique et ce n'est pas en demandant l'aggravation des sanctions économiques à l'égard de ce pays que nous allons faire évoluer les choses. La seule victime de cette situation est, et sera encore, le peuple malgache qui n'a pourtant pas besoin de cela. Nous aurions préféré que le Parlement européen envoie un message clair de soutien au médiateur de la communauté de développement d'Afrique centrale, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis un an pour essayer de trouver la solution la plus consensuelle possible. Nous aurions préféré un message félicitant le travail de médiation de M. Chissano, qui l'a conduit à présenter une feuille de route à la SADC pour la résolution de la crise politique à Madagascar. Une nouvelle réunion de la SADC doit se tenir samedi à Johannesburg en présence de tous les représentants des différents courants politiques malgaches pour parvenir à entériner cette feuille de route. Nous voulons plaider pour le peuple malgache et redire que c'est à lui, et à lui seul, de décider de ses gouvernants, sans pressions internationales.